Es más, tenemos cada vez más claro que la crisis incluso es una excusa, en muchos ámbitos, para aumentar ciertos aspectos que conllevan todavía más violencia contra las mujeres. Y este es precisamente, para mí, uno de los debates centrales que tenemos que afrontar en esta Cámara, no solamente desde el punto de vista del coste económico. Se ha dicho, y es verdad, que la violencia genera, además, un coste económico importante, pero, más allá de este coste económico que genera esta violencia y de las consecuencias que obviamente tiene, vamos a afrontar también el debate de fondo, como se ha planteado. No se puede utilizar este debate para cuestiones de carácter ideológico, que pueden acabar incluso generando una dinámica de estigmatización de las mujeres, que las acaba, obviamente también, relegando a una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, haciéndolas más susceptibles, si cabe, a la situación de violencia.